falla úr ræðustól sem almennur þingmaður og ekki af forsetastóli og ekki sem slíkur að auki mun sá forseti sem hér stýrir fundi núna ekki láta stjórnast af sjónarmiðum morgunblaðsins ef kemur að því að taka afstöðu til þess hvort ummæli einstakra þingmanna